Wenn Sie da eine gute Lösung haben, sind wir auch selber daran interessiert. Mir als Mitglied des Petitionsausschusses dauert es manchmal auch zu lange, bis unsere Petenten eine Antwort bekommen. Wenn Sie hier den Stein der Weisen gefunden haben, bitte informieren Sie uns, dann können wir auch dort zusammenarbeiten.

Da wende ich mich noch einmal an meine Kolleginnen und Kollegen vom Petitionsausschuss Hier müssen wir alle gemeinsam noch mal nacharbeiten, wie man so schön sagt Alle hinsetzen ohne Schaum vorm Mund, ohne ideologische Vorurteile! Vielleicht würde es uns hier viel, viel einfacher fallen, wenn wir zunächst einmal die Grenzen formulieren, und dann könnten wir das große Feld der Transparenz gemeinsam beackern. Wir werden morgen das ist ein kleiner Mangel auch im Abstimmungsverhalten auf dem Feld der Transparenz dann die Unterschiede feststellen. Aber noch mal mein Appell an alle Bei der Transparenz haben wir alle noch mal Hausaufgaben zu erledigen. Aber ich habe auch in den Zwischentönen erkannt, auch von meiner Kollegin Evi, dass sie womöglich in die gleiche Richtung denkt. Transparenz ist wichtig und gut, aber es gibt auch Grenzen.